Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero agradecer tanto a la Comisión Europea como a los Gobiernos de Colombia y Perú el gran esfuerzo realizado para que este Acuerdo concluya con éxito. Mi total apoyo a un acuerdo que sin duda traerá beneficios a ambas regiones, tanto Colombia como Perú, y que ayudará a mejorar la condición de los derechos humanos en Colombia. Este Acuerdo es un ejemplo para una región clave para la Unión Europea como Sudamérica. No obstante, me preocupa otro acuerdo, respecto del que la Comisión está a punto de abrir negociaciones. La Comisión debe mostrarse contundente defensora de la seguridad jurídica en las inversiones que se realicen y que tan importantes son para mejorar los flujos comerciales entre ambas partes.

La mejor garantía para que un posible acuerdo con Mercosur llegue a buen puerto, como así ha sido con el Acuerdo que hoy debatimos aquí con Colombia y Perú, sería una respuesta firme y decidida por parte de la Unión Europea respecto al caso Repsol.